Hvala vam lijepo na pitanju koje ste uputili. Sve ove rasprave kojima svjedočimo proteklih dana koje su uslijedile kao reakcija na priznanje Jeruzalema kao glavnog grada Izraela mislim da su ishitrene, da prejudiciraju moguće buduće situacije, a neke od njih, nisam govorila o europskim nego sam govorila načelno o državama koje vrlo burno reagiraju, sasvim sigurno u korijenu svoje reakcije imaju i antisemitski stav i pozadinu.